Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, j'ai bien compris que vous partagez cette ambition pour que l'Union européenne s'affirme davantage dans la mondialisation. Bien qu'elle ait toujours été actrice des échanges commerciaux, certains signes récents montrent cependant que l'Europe pourrait devenir simple spectatrice. Il faut donc un soutien fort des États membres, et je dis bien de tous les États membres, quels que soient leurs intérêts, car notre intérêt commun est d'agir pour que l'Europe soit le moteur d'une mondialisation contrôlée et plus juste. Sur le filtrage des investissements étrangers, par exemple, que nous avons voté avant hier, ici, en commission parlementaire, nous sommes prêts à discuter avec le Conseil avec pragmatisme et efficacité. J'espère que le sérieux du Parlement européen sur ce sujet technique, mais avant tout politique, permettra d'entraîner les États membres qui restent à convaincre de l'utilité de mieux cerner ce qui se passe sur le plan des investissements sur notre continent. Monsieur le Premier ministre, profitez de cette occasion pour doter l'Europe d'un outil qui comblera un vide au sein de son marché intérieur, d'un outil qui, tout simplement, protégera nos filières stratégiques, nos entreprises et, bien entendu, nos emplois.